Miałem przyjemność przez ostatnie półtora roku pracować nad sprawozdaniem Parlamentu Europejskiego dotyczącym umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska Gruzja. Odwiedziłem Gruzję kilka razy, odbyłem kilkadziesiąt spotkań zarówno z przedstawicielami rządu, jak i partii opozycyjnych, z rzecznikiem praw obywatelskich, z przedstawicielami mediów, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, i to zarówno takich, które blisko współpracują z rządem, jak i takich, które blisko współpracują z obecną opozycją i to zarówno tą parlamentarną, jak i pozaparlamentarną.

W punkcie M preambuły piszemy należy z zadowoleniem przyjąć znaczny postęp, jakiego dokonała Gruzja w zakresie reform demokratycznych, w tym w odniesieniu do wzmacniania instytucji demokratycznych, zwłaszcza biura rzecznika praw obywatelskich, walki z korupcją, reformy systemu sądownictwa, a także reform gospodarczych i liberalizacji należy pogratulować Gruzji zmniejszenia ogólnego wskaźnika przestępczości i w punkcie O preambuły zaraz po tym piszemy oczywiście należy wezwać rząd gruziński do większego zaangażowania w konstruktywny dialog polityczny z siłami opozycji oraz do dalszego kształtowania demokratycznych warunków dla wolności słowa, a szczególnie dostępu wszystkich grup politycznych

Gruzja jest chwalona nie tylko przez nas polityków, ale i przez organizacje pozarządowe, takie jak Transparency International właśnie za walkę z korupcją i za budowanie systemu demokratycznego. Ostatnie wybory, które odbyły się w Gruzji, czyli wybory samorządowe, miały bardzo dobrą opinię wszystkich obserwatorów, nawet opozycja stwierdziła, że nie było wielkich napięć i przebiegały one według międzynarodowych standardów.

Pytanie, co się stało, że musimy wrócić do dyskusji o Gruzji? Otóż moim zdaniem stała się jedna rzecz, o której był łaskaw przed chwilą powiedzieć pan minister. Otóż mamy, można powiedzieć, nowy podmiot, a właściwie nowego lidera opozycji w Gruzji, człowieka, który dysponuje miliardami dolarów, dysponuje budżetem i pieniędzmi większymi niż budżet państwa gruzińskiego. I niestety te środki nie są wykorzystywane w prawidłowy sposób. Mogę powiedzieć o moim doświadczeniu z ostatnich miesięcy, ale myślę, że większość z nas ma to samo doświadczenie.

Otóż okazuje się, że pan Iwaniszwili wynajął 18 amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, francuskich firm lobbingowych, które pracują na jego rzecz. Myślę, że trzeba podkreślić jedną rzecz na podstawie naszych doświadczeń demokratycznych istnienie i funkcjonowanie oligarchów w polityce nie kończy się dobrze.